Ja, spoštovana predsedujoča, hvala za dano besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani minister. V nadaljevanju vam bi rad zastavil vprašanje v zvezi z izgradnjo obvoznice Želodnik-Mengeš-Vodice, konkretneje odsek Žeje-Vodice. Dejstvo je, da se na to obvoznico čaka že približno dvajset let. Dejstvo je, da občani Vodic so že štirikrat, javno protestirali, zakaj do te izgradnje odseka Žeje-Vodice še vedno ni prišlo. Na podlagi izvedenih prometnih študij in predhodnih sestankov na temo prometne varnosti v naselju Vodice je bilo v letu dva tisoč sedemnajst bivšim ministrom za infrastrukturo, doktor Petrom Gašperšičem in predstavniki Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji dogovorjeno, da se projekt prioritetno umesti v proračun Republike Slovenije. Šest let neoperativni načrt vlaganj v promet oziroma prometno infrastrukturo Republike Slovenije in poslovni načrt Družbe za avtoceste Republike Slovenije, ki je v sodelovanju z Družbo Republike Slovenije za infrastrukturo, pristojno za izgradnjo obvoznice Vodice. Predstavniki državnih inštitucij so podprli skupni cilj, da bodo v letu dva tisoč osemnajst pripravljene pravne podlage in pridobljena potrebna dokumentacija, v letu dva tisoč devetnajst pa se bo pričelo z izgradnjo obvozne ceste na odseku Žeje-Vodice, do česar žal ni prišlo. Po zadnjih pridobljenih podatkih naj bi se zapletlo pri pridobivanju dovoljenj oziroma soglasij h gradbenemu dovoljenju presojo vplivov na okolje. Čeprav so bila vsa dovoljenja in soglasja pridobljena že v letu dva tisoč enajst in je projekt za gradbeno dovoljenje že izdelan. Zaradi neaktivnosti države pri izgradnji ceste, so soglasje in dovoljenja potekla, v prostoru pa so se poleg povečanega prometa skozi naselje ni spremenilo skoraj nič. Zdaj, jaz ne bom nikakor napadal, ampak, jaz mislim, da je korektno tudi do občanov Vodic in pa predvsem, vseh ostalih, ki jih bo ta izgradnja obvoznice omogočila, bi rekel, tudi bistveno hitrejši in bistveno varnejši pretok prometa, pričakujem, bom rekel, od pristojnega ministra, konkreten odgovor. Hvala. Hvala lepa. Besedo želi najprej gospa ministrica, izvolite.